Pese a ser con motivo de la reciente celebración de elecciones en el país, tenemos que lamentar de nuevo el período de violencia que siguió a las elecciones y la violencia inhumana que persiste en numerosas zonas. La violencia y las violaciones de los derechos humanos en la República Democrática del Congo merecen la más enérgica condena por parte de la Unión Europea. Esa violencia cuyas víctimas son siempre los más vulnerables —las mujeres y los niños— debe merecer nuestra indignación. Por ello, señora Vicepresidenta, pido que la lucha contra la impunidad sea una de las prioridades en nuestra cooperación con la República Democrática del Congo. Esa lucha exige profundas reformas en el sistema de justicia del país, en la formación de jueces y fiscales y en el apoyo a las víctimas, así como iniciativas encaminadas a una estrategia de reconciliación nacional. Quería mencionar también la necesidad de mantener los programas de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes pues, de lo contrario, no estaremos atajando muchas de las raíces y causas profundas de la violencia. Como usted decía, el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea contiene un buen número de valiosas aportaciones que favorecerán la transparencia y la consolidación democrática en el país. Señalo a su atención, señora Ashton, el hecho de que la Comisión Nacional Electoral Independiente, que ha sido duramente criticada, recibió el apoyo financiero de la Unión Europea. Por este motivo, pido que se redoblen los esfuerzos para evitar que exista discrecionalidad en aquellos sectores y programas que reciben apoyo de la cooperación de la Unión Europea. Finalizo enfatizando la relación sinérgica que existe entre el desarrollo, la protección de los derechos humanos y la consolidación de la paz y la seguridad. La República Democrática del Congo no es una excepción.